Doresc să precizez de la început că nu am intenția de a contesta faptul că sunt întemeiate multe dintre îngrijorările cu privire la creșterea prețurilor alimentelor sau la despăduririle excesive în contextul dezvoltării producției de biocombustibili. Aceste preocupări au o bază reală, care trebuie să se afle în atenția legiuitorilor. Fără discuție, prioritară este agricultura pentru alimentație, apoi cea industrială. Cu toate acestea, aș vrea să subliniez rolul important pe care culturile destinate biocombustibililor îl joacă în creșterea animalelor. Uniunea Europeană suferă de un deficit cronic de proteine peste 70 din materiile prime bogate în proteine vegetale consumate în Europa sunt importate, ceea ce afectează competitivitatea sectorului zootehnic.